Deși această țară s a angajat, în summitul Parteneriatului Estic de la Praga, că va respecta drepturile omului, devine din ce în ce mai nefrecventabilă. Cred că este cea mai apropiată țară de Uniunea Europeană și cea mai îndepărtată de valorile europene. Aș vrea să precizez că sancțiunile trebuie luate inclusiv în cadrul Parteneriatului Estic. Trebuie să discutăm cu membrii acestui parteneriat, în special cu țările vecine, pentru a face presiuni asupra regimului de la Minsk, pentru ca acesta să își schimbe atitudinea, în măsura în care un individ ca Lukașenko este capabil să facă acest lucru. Eu am, însă, serioase îndoieli cu privire la disponibilitatea lui Lukașenko de a și schimba comportamentul. De ce nu am putea lucra și cu Rusia în acest demers?